Ja, mislim, da je neka optimistična časovnica za sprejem vseh ukrepov, ki sem jih prej navedel v stanovanjskem zakonu in tudi širše, v prvi polovici prihodnjega leta. Torej mi z vsemi pripravami v bistvu že delamo, smo že začeli, ampak, glavni, glavni čas za to bo takoj, ko spravimo pod streho gradbeni, to eni isti ljudje delajo. Tako da verjamem, da v prvi polovici prihodnjega leta.